hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti á þingskjali þúsund fjörutíu og fimm

nefndarálitið er frá heilbrigðis og trygginganefnd nefndin hefur fjallað um málið og meðal annars fengið á sinn fund fulltrúa frá heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti og fulltrúa frá fjármálaráðuneyti með frumvarpi þessu er lagt til að þeir sem hafa fjármagnstekjur greiði gjald í framkvæmdasjóð aldraðra en samkvæmt tíundu greinar gildandi laga eru þeir undanþegnir gjaldinu nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt auk mín skrifa undir nefndarálitið háttvirtir þingmenn ásta möller ásta r jóhannesdóttir ellert b schram pétur h blöndal með fyrirvara kristján l möller ingvi hrafn óskarsson sæunn stefánsdóttir og þuríður backman háttvirtur þingmaður valdimar l friðriksson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti heilbrigðis